Die Ermittlungen unter dem Codenamen Veto haben einen der größten Wettskandale in der europäischen Sportgeschichte offenbart Mindestens 380 Fußballspiele sollen in Europa manipuliert worden sein, weltweit fast über 700 und Europol geht davon aus, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Welche anderen Sportarten betroffen sind, können wir im Moment noch nicht absehen. Der Skandal ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Fußballfans. Der Sport vermittelt Grundwerte wie Fairness, Teamgeist und die Akzeptanz von Regeln, die von elementarer Bedeutung für unsere Gesellschaften sind. Korruption und Manipulation gefährden diese positiven Grundwerte und zerstören den Sport in seiner Substanz. Fans müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Mannschaft einen fairen Wettkampf gewinnt oder eben auch verliert. Daher muss Fairplay nicht nur propagiert, sondern auch gelebt werden. Wir brauchen einen Mix aus Prävention, Überwachung, aber auch Sanktionen. Deshalb fordern wir von den Sportverbänden eine Null Toleranz Politik, die auf einem Verhaltenskodex für alle Beteiligten basiert und auch die Einrichtung eines umfassenden Präventionsprogramms vorsieht. Beim Sport geht es nicht nur um Sieg und Niederlage, sondern, wie wir gemerkt haben, auch um viel Geld. Deshalb sind Live Sportwetten, bei denen man online und anonym auf ständig wechselnde Quoten und aberwitzige Geschehnisse wetten kann, höchst manipulationsgefährdet und gehören schlicht und ergreifend verboten. Wir brauchen eine einheitliche Definition von Spielmanipulationen, und Spielmanipulationen müssen außerdem in den Mitgliedstaaten in das Strafrecht aufgenommen werden. Wir brauchen eine verstärkte Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und müssen auch auf europäischer Ebene gesetzgeberisch tätig werden.